sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma. Una parte del tempo è stata consumata e noi abbiamo voluto con questa iniziativa, provocata dalla Commissione, esaminare anche quali sono stati i primi risultati. Mi sembra intanto un atteggiamento da sottolineare, perché noi dobbiamo di più, nell'Unione e in particolare in questo Parlamento, non soltanto proporre e decidere, ma anche verificare, anche controllare che cosa succede nella pratica e quali sono i risultati tangibili delle iniziative d'integrazione progressiva in Europa anche dei sistemi giuridici e giudiziari. Le risultanze a cui siamo giunti si possono sintetizzare in questo modo. La prima questione che io vorrei porre all'attenzione, perché mi sembra un po' inedita nei nostri dibattiti, è che dobbiamo verificare quanti sono i cittadini che traggono vantaggio dalla ormai corposa elaborazione di monumenti normativi, di un insieme che va sempre più regolando a livello europeo la nostra legislazione. I risultati sono deludenti. Sono molto importanti le norme approvate sono state elencate nelle nostre risultanze è molto importante l'integrazione sempre fedelmente della sussidiarietà del complesso delle norme rispetto agli Stati nazionali, ma un esito effettuale d'implementazione sui cittadini è deludente, perché le percentuali di cittadini coinvolti nell'utilizzazione dei vantaggi che noi, con la nostra normazione, vogliamo procurare ad essi sono percentuali molto basse. Quindi, un primo punto della valutazione a medio termine del risultato di Stoccolma è che l'implementazione sta diventando un imperativo categorico per il lavoro anche legislativo dell'Unione.

della vita civile e quotidiana dei cittadini e della tutela della loro sicurezza che viene rappresentata da queste norme. Su questo noi dobbiamo avere una maggiore incidenza.